Monsieur le Président, je suis opposé sur la forme et sur le fond au projet d'accord PNR avec le Mexique. Sur la forme, je dénonce la faiblesse avec laquelle l'Union européenne s'apprête à céder au diktat du Mexique. Le Mexique lui avait ordonné de signer l'accord le 1er avril au plus tard.

Avramopoulos, a honteusement cédé et obtenu un report de l'ultimatum mexicain au 1er juillet.

2014. L'accord PNR avec le Canada, qui pose lui aussi problème, vient d'ailleurs d'être renvoyé devant la Cour de justice par le Parlement. Ce n'est pas en procédant au fichage mondialisé des millions d'honnêtes gens qui prennent l'avion que l'on combattra efficacement le terrorisme.